In diesem Haus die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union aufs Spiel zu setzen, das ist wirklich schlimm. Wenn die EU der Champion bei Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sein soll, wie geht es dann, dass wir hier einander nur kritisieren und nicht klarmachen, worum es geht.